Vreau să felicit mai întâi Lituania pentru că a trecut testul democrației și un prim ministru social democrat a fost numit de către președintele aparținând familiei populare. Avem și în România alegeri, pe 9 decembrie, și președintele în funcție, Traian Băsescu, aparținând familiei popularilor, exact ca în Lituania, tocmai a anunțat că nu va ține cont de rezultatul alegerilor, nu va numi un prim ministru pe care majoritatea din Parlament îl va da. Cu alte cuvinte, va numi un prim ministru după bunul său plac, un prim ministru care să respecte interesul național, așa cum l a definit Traian Băsescu. Mă aștept ca atât Parlamentul European, cât și Comisia Europeană să apere democrația în Uniunea Europeană, în fiecare dintre cele 27 de state membre. Mă aștept la o atitudine foarte hotărâtă și vehementă din partea Comisiei și a Parlamentului, în cazul în care Traian Băsescu va ignora în totalitate voința majorității din Parlament.